Paní předsedající, já chápu záměr kolegů, kteří se snaží nastolit rovnost žen a mužů, chtějí snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, ale kolegyně a kolegové, toto není dobrá cesta, kterou jste zvolili.

Daňové rozhodování, systém daní, to je přece především pravomoc členských států. A já vždycky budu pro to, aby bylo možné využívat například rodinného zdanění, práva rodin využívat daňových slev, vždyť je to ten nejlepší nástroj, jak pomoci stmelovat rodiny, jak využít toho, aby ženy tímto naopak byly zvýhodněny, pokud

Tato zpráva jde přesně opačným směrem.